þakka þingstjórninni fyrir að hefja hauststörfin á þessari yfirferð yfir stöðuna í atvinnu og efnahagsmálum skýrsla forsætisráðherra og umræðurnar í kjölfarið hafa verið um margt fróðlegt og varpað ljósi á stöðuna í þróun hagvaxtar kaupmáttar atvinnuleysi og þeim aðgerðum sem gripið er til til að auka enn og örva hagvöxt og ná nýjum dampi í efnahagslífið eftir að stöðugleika hefur verið náð og og böndum komið á ríkisfjármálin forsætisráðherra drap á margar framkvæmdir sem eru fyrirhugaðar og eru ef allt gengur eftir sjö þúsund ný störf í augsýn á næstu missirum en auðvitað er sumt af því enn þá fuglar í skógi en ekki störf í hendi og þess vegna þarf allt að leggjast á eitt til að það gangi eftir ég ætlaði að beina sjónum sérstaklega að stöðunni á suðurnesjunum sem er um margt sérstök meðan atvinnuleysi á landsvísu er í kringum sex prósent er atvinnuleysi suður með sjó á reykjanesskaganum tólf prósent núna í sumar og fer upp í fjórtán til fimmtán prósent yfir vetrartímann og á sér að sjálfsögðu margvíslegar ástæður þá stærsta og mestu þegar varnarliðið fór fyrir nokkrum árum síðan og átta hundruð til níu hundruð störf hurfu á einu bretti heimamenn og aðrir í samstarfi við þá lögðu allan þunga á að koma upp stórum og öflugum vinnustað til mótvægis við það gríðarlega áðan l á það var fyrir svæðið í atvinnulegu og félagslegu tilliti þegar herinn fór burt í einu vetfangi um leið auðvitað opnuðust mörg tækifæri til að nýta fimm þúsund manna þorpið á vallarheiðinni en það tekur mörg ár þar er margt gott að gerast eins og keilir skólinn og ýmislegt annað sem þar mætti telja upp en ýmsar vörður hafa verið á leiðinni og margt hefur tafið fyrirhugaðar framkvæmdir suður frá sem ekki var fyrirséð eða á valdi stjórnvalda að bregðast við eða stýra atburðarás þar skiptir auðvitað langmestu máli annars var erfiðleikar orkuveitunnar við að koma hverahlíðarvirkjun á fót sem átti að skaffa stóran hluta raforku bæði til gagnavers álversins í helguvík og kísilverksmiðjunnar og svo hins sem er stærra mál en vonandi sér fyrir endann á núna í september með gerðardómi í svíþjóð sem eru deilur h s orku og norðuráls um efndir á samningi vegna álversins í helguvík og orkuöflunar og sköffunar til fyrsta áfanga þar og um hvernig samningurinn frá tvö þúsund og átta skuli uppfærður það var mikið áfall þegar ekki náðust samningar og það þrátefli jókst og stigmagnaðist sem endaði svo í gerðardómi sem átti að ganga í júlí en fékk leyfi til að taka sér frest fram í september og hann mun ganga núna í lok mánaðarins það hafði einnig í för með sér að hik koma á aðra eins og landsvirkjun og lífeyrissjóði sem hafa sýnt áhuga á að taka yfir eða fara í samvinnu við orkuveitu reykjavíkur um að reisa hverahlíðarvirkjun til að skaffa orkuna þannig að þannig að framkvæmdir geti farið á fullt bæði við kísilverksmiðjuna gagnaverið og álverið í helguvík og menn bíða eftir því að gerðardómurinn gangi landsvirkjun á ónýtta orku í kerfi sínu sem vonandi takast samningar á milli þeirra og norðurálsmanna þannig að það geti ýtt framkvæmdum af stað af því að núna eins og staðan er í dag er fjöldi þeirra sem eru án atvinnu suður frá í kringum tólf hundruð manns en áætlaður fjöldi starfa í helguvík gæti orðið um átta hundruð fljótlega eftir að framkvæmdir fara af stað fjórtán hundruð ári síðar og mest í kringum sextán hundruð það er margt fleira en það sem er í pípunum suður frá og þrír fjárfestingarsamningar hafa verið gerðir á liðnum missirum um orkunýtingarverkefni á reykjanesskaga beina bera vitni umfram allt annað um þá áherslu sem lögð er á að taka utan um það ófremdarástand í atvinnu og félagsmálum sem fylgir tólf til fjórtán

úrræði í atvinnumálum og menntamálum ýmiss konar þarna er menntunarstigið tiltölulega lágt og þarf að bregðast við því og byggja upp innviðina og grunninn en gríðarlegu máli skiptir að koma af stað stórum og öflugum verkefnum þegar sveitarfélögin seldu frá sér yfirráðin fyrir h s orku misstu þau um leið tökin á fyrirætlunum þess félags um orkunýtinguna nýir eigendur magma höfðu áhuga á að selja fleirum en einum aðila orku og þráteflið og deilurnar um orkusölusamningana fóru illu heilli af stað og hafa tafið uppbyggingu og verðmæta og atvinnusköpun á þessu svæði þar sem neyðin í atvinnumálum er lang langmest hafa tafið það um mörg missiri því miður miklu máli skiptir framkoma rammáætlunar og við verðum að vanda okkur við það á næstu mánuðum að missa umræður um hana ekki í flokkspólitískt þras heldur halda henni á faglegum forsendum halda rammaáætluninni í faglegum farvegi og þegar umsagnaferlum þar lýkur núna eftir rúmlega tvo mánuði megi hún fara hér hratt í gegnum þingið og verða til þess að margir orkuöflunarkostir fari af stað við sáum hvað það skipti miklu máli þegar búðarháls og stækkunin í straumsvík fóru á fleygiferð núna á þessu ári mörg hundruð störf í kringum það og birtir okkur það hvað gæti gerst hér ef þráteflið leysist á milli h s orku og norðuráls ef lífeyrissjóðir og landsvirkjun koma inn í virkjun hverahlíðarvirkjun álverið

tafðist um nokkra mánuði út af fjármögnunarerfiðleikum en er búið að uppfylla skrifa undir alla samninga talið er að það fari af stað fimmtánda október og framkvæmdir við gagnaverið uppi á vallarheiði eru hafnar aftur og vonir standa til að stórnotandi hafi komið þar inn þannig að það geti farið á fleygiferð margt hefur því verið gert og gott og búið að

eitt af því sem við náðum samstöðu um allir tíu þingmenn suðurkjördæmis var að flytja landhelgisgæsluna til reykjanesbæjar og þannig mundi ríkisvaldið sýna í verki stuðning við eflingu atvinnulífsins þar suður frá og með því að gera gæsluna um leið að enn öflugri stofnun til